Dieser Weltgipfel für humanitäre Hilfe muss ein Zeichen setzen. Wir leben in einer Welt, in der 250 Millionen Menschen von humanitären Krisen betroffen sind. Insgesamt 60 Millionen Menschen sind zurzeit durch Kriege, Konflikte und Katastrophen aus ihren Wohnorten zwangsvertrieben.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten zeigen nur wirkliche Solidarität und Verantwortung, wenn sie bei diesem Gipfel endlich mit gutem Beispiel vorangehen und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Ein gutes Beispiel für die Möglichkeit, hier etwas anderes zu tun, ist die sogenannte EdUKaid Initiative meiner Fraktion anstelle zwei Prozent zukünftig vier Prozent der humanitären Hilfe für Bildung auszugeben. Der Kommissar will diese Forderung bereits im kommenden Haushaltsentwurf aufnehmen.

Als Berichterstatter im Entwicklungsausschuss zum Haushalt 2016 habe ich mich dafür stark gemacht, dass 26 Millionen mehr für Bildung in Flüchtlingscamps ausgegeben werden.